2020. Filozofia predloženého elaborátu vychádza z logickej úvahy, že ak dokážeme s energiami nakladať racionálne a vo všetkých sektoroch spotreby energie urobíme potrebné cenovo dostupné opatrenia na obmedzenie plytvania s energiami, môžeme dosiahnuť výrazné úspory na výrobných nákladoch, ako aj na znečistení životného prostredia.

Opatrenia sú zachytené všeobecne ako základné postuláty bez nárokov na popísanie ich očakávaného prínosu. Je bezpochyby dobré, že Európska únia bude disponovať akýmsi sumárnym zoznamom opatrení, ktorými by bolo možné postupne zvyšovať efektivitu využívania energií. Ale s prihliadnutím na cieľový termín záväzku Európskej únie do roku 2020 znížiť množstvo v Európe produkovaných skleníkových plynov o 20 by možno bolo dobré zamyslieť sa aj nad tým, ktoré opatrenia, v akom rozsahu, za akú cenu, s akým výsledným efektom sme pripravení v rámci súčasných možností a kompetencií

Nehovorím, že by sme mali rezignovať na presadzovanie zmien, na zvyšovanie efektivity v oblasti výroby a prepravy energií, ale vzhľadom na nákladovosť, lehoty plánovania, projektovania a následnej realizácie si myslím, že do roku 2020 sa v tejto oblasti, ako aj v niektorých ďalších navrhovaných opatreniach toho veľa nezmení. Preto som presvedčený, že by bolo dobré, keby Komisia už v tomto čase dokázala z uvedeného rozsiahleho podkladu selektovať organizačne, časovo aj finančne dostupné opatrenia, na ktoré sa môžme sústrediť v záujme vytvorenia silného počiatočného impulzu pre prijatie filozofie nakladania s energiami ako súčasti myslenia, najskôr u odbornej, a potom aj u širokej verejnosti. Už dnes predsa skúšame, vážený pán komisár, podporovať zatepľovanie budov, stimulovať ľudí k výmene spotrebičov či vozidiel, aby pri nákupe investovali radšej do tých efektívnejších a lepších. Pokračujme v tomto dôraznejšie, možno aj sofistikovanejšie, pridávajme ďalšie stimuly pri zavádzaní nových a zmysluplných opatrení.